Onorevole ha ragione, l'onorevole Coburn ha parlato più del tempo concesso, ma ho concesso a tutti i presidenti dei gruppi di parlare di più. Non è che posso concedere a chi condivido più tempo e a chi non condivido meno tempo.